Herr Präsident!

15. Mai feiert die Staatengemeinschaft den Internationalen Tag der Familie.

20. September 1993. In diesem Jahr heißt das Leitmotiv Die Rolle der Familie für eine friedliche Gesellschaft und für eine nachhaltige Entwicklung fördern. Ich frage Sie, in welcher Weise das Europäische Parlament diesen offiziellen Tag der Familie am

17. Mai einen sogenannten Internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie feiern möchte. Das Motto lautet Die Vielfalt von Sex und der Geschlechterformen zelebrieren. Doch der 17. Mai ist keineswegs ein offizieller Tag, der das rechtfertigen würde, weder in den Mitgliedstaaten noch in der EU und auch nicht bei den Vereinten Nationen. Ich hoffe, dass Sie mit mir in der Notwendigkeit übereinstimmen, erst einmal in den Mitgliedstaaten anzufragen, ob das Europäische Parlament dort so einfach die Gender-Regenbogen-Fahne im öffentlichen Raum anbringen darf. Das ist eine Entwertung staatlicher Hoheitssymbole. Und ich hoffe, dass Sie mir in der Notwendigkeit übereinstimmen, am 15. Mai dem Internationalen Tag der Familie mit dem gleichen Aufwand, den gleichen Mitteln und der gleichen Entschiedenheit zu informieren über die Wichtigkeit der Familie, aufbauend auf der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, für die nachhaltige Entwicklung aller westlichen Gesellschaften und der Europäischen Union.